virðulegur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála í frumvarpinu er lagt til að frestað verði fram til fyrsta janúar tvö þúsund og fimmtán að setja á fót embætti héraðssaksóknara

opinberra mála frá nítján hundruð níutíu og eitt í lögunum er meðal annars mælt fyrir um að sett skuli á fót embætti héraðssaksóknara sem þá yrði nýtt stjórnsýslustig innan ákæruvaldsins vegna sparnaðaraðgerða á útgjöldum ríkisins fyrir árið tvö þúsund og níu var þessu verkefni frestað fram til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu og þannig var því frestað að setja embættið á fót vegna áframhaldandi sparnaðaraðgerða var því svo frestað að setja aftur embættið á fót fram til fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán í innanríkisráðuneytinu er nú unnið að heildaráætlun fyrir réttarvörslukerfið þar á meðal um skipan ákæruvaldsins það er því nauðsynlegt að fresta gildistöku ákvæða laganna er varða embætti héraðssaksóknara um skeið þar til fyrir liggur niðurstaða í vinnu ráðuneytisins um fyrirkomulag ákæruvaldsins til frambúðar er því lagt til hér að ákvæðum laganna er fjalla um embætti héraðssaksóknara verði frestað fram til fyrsta janúar tvö þúsund og fimmtán virðulegur forseti ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og til annarrar